On s'est battu pendant des années pour rendre l'Europe plus transparente, plus efficace, plus visible, plus proche du citoyen.

On a lutté pendant dix ans pour ce Traité, et le Conseil n'a pas voulu attendre dix jours pour appliquer les nouvelles dispositions relatives aux nominations des deux postes. On n'aurait pas trahi l'esprit du traité de Lisbonne, pour lequel on s'est tant battu, en confiant le poste de président à Jean Claude Juncker, Européen convaincu, bon pédagogue, un passionné de l'Europe, disposant d'une expérience et d'une expertise remarquables. Il est rare de rencontrer quelqu'un incarnant tant de qualités. On ne nous a pas encore expliqué en quoi ses qualités incontestables ont constitué un obstacle à sa nomination, parce que tel semble bien être le cas. Je ne suis pas le seul qui aimerait être éclairé à ce propos. De Conseil européen ordinaire en Conseil européen extraordinaire, la rencontre de jeudi dernier n'a pas été, elle non plus, en mesure de masquer le clivage sous jacent entre l'esprit intergouvernemental et la méthode communautaire.

Un mot pour conclure il ne me reste plus qu'à souhaiter que le président désigné, dont les qualités humaines et l'habileté politique sont notoires, arrive à donner le plus rapidement possible des impulsions nouvelles à une Europe qui en a tant besoin.